W rezultacie powoduje to olbrzymie straty dla budżetu i wzrost niedeklarowanego zatrudnienia.

Stwarza ona bowiem zachętę dla podmiotów gospodarczych do działania w formalnej gospodarce. Ponadto promuje zwiększenie produktywności i zatrudnienia. Równocześnie jednak należy wziąć pod uwagę także możliwe negatywne następstwa wprowadzenie obniżonych stawek dla wolnej konkurencji na wspólnym europejskim rynku czy obniżenie wpływów do budżetu.